frú forseti á þessum tímamótum í icesave málinu er full ástæða til að rifja upp sögu málsins ekki síður en að fara yfir þjóðaratkvæðagreiðsluna og framhaldið snemma árs tvö þúsund og sex spáði danskur bankasérfræðingur hruni íslensku bankanna sem þá þegar voru vaxnir yfir höfuð íslensku þjóðfélagi íslensk stjórnvöld blésu á þessi viðvörunarorð og meira en það hófu áróðursherferð fyrir bankann og héldu verndarhendi yfir þá allt fram að hruni við stjórnarmyndun vorið tvö þúsund og sjö sammæltust sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin þvert á fyrirliggjandi staðreyndir að blása bankakerfið enn frekar út sem var feigðarflan bankamenn gerðu sér grein fyrir því haustið tvö þúsund og sjö hvert stefndi fjármögnun bankanna var komin í mikið óefni þá brá landsbanki íslands á það óheillaráð að stofna svonefnda icesave reikninga í bretlandi ríkisstjórnin vissi eða mátti vita hvert stefndi jón sigurðsson var skipaður formaður stjórnar fjármálaeftirlitsins í febrúar tvö þúsund og átta af þáverandi viðskiptaráðherra með það meginhlutverk að stofnað yrði dótturfélag um icesave þvert á þann ásetning og þvert á svarta skýrslu breskra sérfræðinga frá apríl tvö þúsund og átta var landsbanki íslands látinn komast upp með það glæpsamlega athæfi vil ég segja að stofna icesave í hollandi svo seint sem seinni hlutann í maí tvö þúsund og átta

og var talin vanræksla af viðkomandi ráðherra í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis svo brast á hrunið og þá upphófust hótanir breta hollendinga frakka þjóðverja og fleiri og í skugga þessara hótana var ákveðið að fara samningaleiðina bretar gengu svo langt að beita hryðjuverkalögum gagnvart íslandi með stjórnsýsluákvörðun sem var kæranleg innan þriggja mánaða stjórnvöld létu það tækifæri úr greipum sínum fara samfylkingin sýndi líka óábyrga afstöðu veifaði töfrasprotanum í hruninu um e s b og evru sem voru auðvitað falsvonir eins og dæmin frá grikklandi írlandi og portúgal sýna v g lagðist af fullum þunga gegn samningaleiðinni með formann flokksins í broddi fylkingar samanber meðal annars morgunblaðsgrein hans tuttugasta og fjórða janúar tvö þúsund og níu kjarnastef í kosningabaráttu v g tvö þúsund og níu var e s b andstaða og andstaða gegn icesave á þessu varð kúvending í júní tvö þúsund og níu þegar formaður flokksins kynnti fyrsta icesave samninginn flokkurinn nötraði stafnanna á milli sumarið tvö þúsund og níu e s b umsóknin og icesave hafa síðan verið lík í lest flokksins þessi kúvending hefur aldrei verið skýrð af forustu v g skýringin blasir hins vegar við icesave er skilgetið afkvæmi e s b umsóknar við umsókninni hefði ekki verið tekið nema gegn yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um ábyrgð enn fremur beitti alþjóðagjaldeyrissjóðurinn okkur þvingunum hrakspár ríkisstjórnarinnar rættust ekki eftirleikinn ætla ég ekki að rekja enn voru þó hafðar uppi þversagnakenndar dómsdagsspár fyrir kosningarnar síðastliðinn laugardag eftir niðurstöðuna bregður svo við að þveröfug rök eru höfð uppi þrotabúið mun fara létt með að greiða icesave auðvitað reyna siðaðar þjóðir að semja um deilur sínar auðvitað gera mennþað takist það ekki er jafn sjálfgefið að siðaðar þjóðir leita lausna í deilum sínum fyrir dómstólum það gerum við nú það verður tekist á um lögmæti icesave og skuldbindingar íslands í þeim efnum og deilan er margslungin og það er svo sannarlega ástæða til þess að dómstólar skeri úr um það við höfum fjöldamörg rök með okkur í þessu máli sem ég gæti og fleiri kinnroðalaust fært fram ég nefni bara eitt ríkisábyrgð til banka eru brýnt samkeppnis hið sama gildir um eftiráábyrgð verum hnarreist og teflum öllum okkar rökum fram af einurð